Señor presidenta —tranquilos, les va a encantar escucharme—, tenemos la oportunidad, votando sí al mandato, de tener por primera vez un plan de gestión pesquera para el Mediterráneo occidental. Por eso pido el mandato. Hemos hecho un gran esfuerzo con los acuerdos en los compromisos, hemos aprobado veinticuatro compromisos, hasta el último minuto... Aplazamos la votación de la Comisión para conseguir un mayor acuerdo. Lo hemos conseguido. Con su voto afirmativo vamos a tener la posibilidad de sacar adelante, por primera vez en la población pesquera del Mediterráneo, un plan de gestión global. Esta es una gran oportunidad.